Monsieur le Président, effectivement, il est de notoriété publique que la sénatrice De Lima mène un combat acharné pour la protection des droits de l'homme. Le président Rodrigo Duterte en a fait les frais à plusieurs reprises, puisqu'il a été maintes fois dans le viseur de la sénatrice pour d'éventuelles violations des droits de l'homme. Il semblerait aujourd'hui qu'il tente par tous les moyens de discréditer la sénatrice. Il y a peu de temps d'ailleurs, il a affirmé qu'il la détruirait publiquement. En outre, dans la situation actuelle, l'utilisation de témoignages de criminels toujours emprisonnés comme principal fondement pour de telles accusations est fortement contestable. Ces manœuvres indignes doivent être fermement condamnées. La justice doit défendre les valeurs qui sont les nôtres et celles de la sénatrice ont droit à notre respect absolu, aux Philippines comme ailleurs dans le monde.